non sia assolutamente in linea con gli obiettivi del regolamento. Le indicazioni concernenti l'aumento delle prestazioni in termini di maggiore prontezza e maggiore concentrazione non dovrebbero figurare non solo sugli alimenti destinati ai bambini, ma neanche su quelli destinati agli adolescenti.